Musím říci zcela jasně, jsem zastáncem otcovské dovolené, ale jsem přesto přesvědčen, že směrnice, která má chránit zdraví matky, není vhodným nástrojem proto, abychom zavedli tento princip.

Zde bych chtěl konstatovat, že jakkoliv rozumím logice, přesto si myslím, že není vhodné přistoupit k radikálnímu kroku, jednak proto, že by vážně ohrozil možnost kompromisu, ale na druhé straně bych chtěl zdůraznit, že návrh, který jsme předložili, je podstatným krokem kupředu, protože v současné době v některých zemích neexistovala možnost ani na požádání vstoupit do nějakého takového systému. To znamená, že nyní bude zavedena nová povinnost.